Ker je prevladujoča, ne, zakonitost je entropija, ne. Ki se, na splošno skozi povečuje, čeprav vmes se pa dogaja, da se tudi nasprotni procesi dogajajo, ne, to je pa evolucija. ja. To je evolucija, ne, ker so na, nasprotni procesi tisti, ki nasprotujejo entropiji, so, zmeraj omejeni na manjša, tako za neka zaključena zaprta območja, ne. In, pogoj, da do tega lahko pride, stalna oskrba s s kvalitetno energijo. Količina informacij se v takem procesu stalno povečuje, ne. Stalno se povečuje, začne se z neko, neki na začetku jih je manj, ampak potem se skozi povečuje, ne. Ta največja količina informacij, ki jo, sploh si lahko predstavljaš, to, to je to, kar, kar se pojavlja v življenju, ne. In so take zanimive stvari v tej knjigi, ne, da vsako, to, ko to, to je zelo droben tisk, ampak je vsaka stran posebej užitek za prebrati zelo zanimivo, ne, in recimo, včeraj ali prejšnji večer sem bral eno poglavje, ko, govori o, o temu o raztezanju vesolja, ne, o raztezanju vesolja. In začne, začne tako, da, ta z, najbolj znani primer, ne, za uvod pove, kako, če, vržeš recimo žogico navpično v zrak, se potem hitrost postopno zmanjša, ne, in potem na konec pa, pa pade nazaj dol se hitrost postopno povečuje, ne, in da, ko se, ko so včasih razmišljali o tem, kako se obnaša to raztezanje vesolja, so bili vsi prepričani ti znanstveniki, do nedavnega, ne, da se to, hitrost raztezanja vesolja sigurno s časom zmanjšuje zaradi to, to zaradi tega, ne, ker tako čisto intuicija je takšna, da, podobno, kot se, če žogico vržeš v zrak, se hitrost zmanjšuje pa potem nazaj dol pade, ne, so tudi, razmišljal v tej smeri o vesolju, ne, da vesolje se to, to da, da se širi, ne, to, to je že dolgo znana stvar, ne, to, to verjetno ste se vi celo učili v šoli, ne, da se ja to se pravi vesolje se širi, to skozi, z neko kar precej veliko hitrostjo, ne, samo, da tega, ne opaziš v vsakdanjem življenju, da se pa z meritvami ugotoviti recimo z Dopplerjevim efektom, ne. Se to da ugotoviti. Frekvenca, ki jo pa izmeriš, ne, je pa, se pa spreminja. Ja, saj veš, kaj je to Dopplerjev efekt, ne. Recimo, če se, če, se približuješ svetlobi, potem se frekvenca poveča, če, če se oddaljuješ, ali to tudi, če se vir oddaljuje, ne, če se vir oddaljuje, se frekvenca zmanjšuje. to, to se tudi pri zvoku pozna, ne, ta učinek, recimo, če se en vlak mimo tebe pelje, ki, v tistem trenutku, uporabi zvočni signal, ne to, to je splošno, splošno znano, ne, ko se ta približuje, je višja frekvenca, ko se oddaljuje, je, je nižja frekvenca, ne. Je nižja frekvenca, ampak, ampak ta Dopplerjev efekt se lahko uporabi tudi zato, da se meri, ne, takšne stvari kot recimo, da se vesolje širi, ne, da se vesolje širi, ampak zdaj potem je pa tukaj je to je zanimivo, da so šli ugotavljat, kaj je res, ne, ali se vesolje, ali se hitrost tega širjenja toliko tako, kot so bili prepričani dolga leta, ali se hitrost širjenja manjša ali povečuje ali je konstantna. In kaj misliš, kaj so ugotovili? Da se hitrost povečuje. Tega nihče ni razumel dolgo. Ja. Ja, ne mislim kake meritve to, to ni tule tako natančno opisano, ke ta, ta gospod, ki o tem piše, je fizik ta pravi, ne, znanstvenik. teh metod točno ne opisuje, ampak v glavnem so prepričljivo dokazali, da se hitrost povečuje. Okej. Ja s pri kar ker opazno se povečuje hitrost, kar je čisto v nasprotju z vsem tem, kar so do zdaj vedeli, ampak pojasnilo, ne, so potem iskali, kako je to mogoče, da se hitrost povečuje. Kaj, kaj je gonilo tega, ne. In je gonilo je verjetno isto, isti učinek, kot je povzročil big bang. Na, na takrat, ko je nastalo vesolje, ne. In to je za v tistem stanju materije je veliko močnejša od gravitacije bila nasprotna sila kontragravitacija, ne. Negativna gravitacija. Ke v določenih stanjih materije začne prevladovati tista kontra sila, ne. In da zdaj pa na kak način je v nam znanem vesolju ta, ta, ta sila lahko tako močna in je razlaga je, razlaga je o tem, ne, da nas obdaja, neko energetsko polje, ki ga ustvarja, tista nevidna črna materija, ne, ko to to temna ali pa temna snov, ja, temna snov in, potem so naredili tudi izračun, koliko mora tega biti recimo v kubičnem metru, ne, in so to čisto neznatne količine, ki jih nikakor ne bi mogel zaznati in tudi še niso, nihče še ni zaznal te temne snovi, samo učinke temne snovi. Samo, ne, samo učinke temne snovi, ne, ker en od učinkov je ta, da se da se hitrost širjenja vesolja povečuje, da je to tako, da to, da je to močnejše od gravitacije, ne, ker to, da tisto, kar je prej bilo, splošno prepričanje, da se hitrost mora zmanjševati, to je zaradi gravitacije, ne tako kot, kar, tisto, ko smo uvodni primer omenili, da ko vržeš žogo, leti nekaj časa, ampak ne odleti, ne. Ker je, gravitacija je tista, ki prevlada na koncu, ne. Tukaj pa pri, pri, širjenju vesolja pa prevlada učinek te temne, temne snovi, ne, temne snovi je močnejši od gravitacije. Mislim, koliko v resnici, do kam, do kam se lahko stopnjuje ta hitrost širjenja vesolja, ne. Ker ena omejitev je seveda svetlobna hitrost in je svetlobna hitrost je definirana tako, ne, da noben, delec snovi se v prostoru ne more premikati hitreje od svetlobne hitrosti. To se pravi, en delec snovi v prostoru se ne more premikati hitreje, hitreje od svetlobne hitrosti. To, kar se dogaja ob povečevanju hitrosti pri širjenju vesolja. To ni gibanje v prostoru, to je prostor, ne, prostor se širi, a, a razumeš. Tisti delci, ki so v tem prostoru, ne. Niso omejeni s, to, to, teoretično omejitvijo, ki jo je Einstein postavil, ker se ne gibajo po prostoru, ampak se prostor širi. Oni so pa skozi na istem mestu v prostoru, in pri tem ni nobenega gibanja delcev, relativno na prostor. In zaradi tega se lahko zgodi po tej teoriji, če, če bo to šlo v, v to smer, če bo to šlo v to smer, ne, se lahko zgodi, da, doseže hitrost, s katero se vesolje širi to se pravi, da preseže svetlobno hitrost. In da, če se bo to zgodilo, ne, to, to, to, je tako zanimivo, ne, da, potem da se lahko zgodi, da v daljni prihodnosti, astronomi takrat, ne, ampak to je res daljna prihodnost, to, to se v milijardah let meri, ne, ne, da astronomi takrat ne bojo videli zvezd. Mislim, samo tiste najbližje še, ne. Ker tiste, ki, ki so zelo oddaljene bojo se oddaljevale s hitrostjo, ki je večja od svetlobne hitrosti, to se pravi, od njih ne bo več nobene svetlobe, ki bi prispela do opazovalca, recimo tukaj na Zemlji, če bo Zemlja takrat še obstajala, ne. In, in, in pol, pol ta, ta človek, ne, tako razmišlja, da kaj, kaj bi bilo, recimo, če bi sedanji znanstveniki astrofiziki, uspeli neko sporočilo nekje shraniti, ki bi ga takrat tisti mnogo bolj napredni znanstveniki, ko bojo živeli nekje čez milijarde let, ne, ki bi to, to prebrali, ne. In, ko, ko z, zdajšnjega, ne, zornega kota, znanstveniki napisali, kaj se vidi, ko gledaš v vesolje, ne, oni tega ne bi verjeli, bi rekli to, to so si nekaj zarukani predniki najbrž kar tako izmislili, niso imeli dobrih, dobrih načinov opazovanja, ne, vesolja, in ker takrat tega ni, ne bi bilo nobene evidence več. Je pa, je pa, potem še ena, ena druga zadeva, ne, je pa to učinek te temne snovi. ali to ostaja skozi na istem nivoju, ne, ali se to tudi spreminja. On razmišlja o tej smeri, če bi se moč delovanja temne snovi povečevala, ne, tako da bi za zaenkrat še, še ni tako močna pa, gravitacijo že premaguje, gravitacijo premaguje, ampak gravitacija je relativno šibka tega, tega ti ne bi znal povedati, ampak zadnjič sem gledal eno zanimivo oddajo tudi na televiziji, ne, in sicer o razvoju sesalcev po tisti katastrofi, ko so dinozavri propadli, ne. Ker je na splošno, ne, zdaj nekako razlagajo to, da, kako so dinozavri, kar naenkrat izginili, ne, iz površja Zemlje, da je to, ja, ena, ena razlaga je, da, da je takrat en, en nekaj z vesolja priletelo, eno velikansko telo, ne vem, ne, ni bil komet, ampak neki velikanski meteor ali nekaj takšnega, meteorit, ne, ki, ki je s takšno silo treščil v Zemljo, da, da so se v hipu, pogoji tako spremenili, da večina stvari, ni, ni preživela sploh in je morala evolucija nekako začeti iz, iz nule, ne. In so našli kar precej precej dokazov, ne, en, eno področje je v Koloradu. V Koloradu, kjer so uspel najti, dokaze o tem, kako so se potem ponovno in v kakih časovnih obdobjih razvili sesalci, ker mogoče so že prej bili, ampak so domnevajo, da so takrat vse, da je vse izginilo. Dinozavri, sesalci, vse. Neke vrste življenje so se ohranile, ampak take bolj preproste. Da je morala evolucija takrat, ne nujno samo v Koloradu, ampak v Koloradu so našli evidence o tem, kako je to potekalo, ne. Ker, ker je tam, tam so na enem področju, je tako, to se pravi, plasti so tako naložene, a veš, za tako dolgo obdobje, da so lahko ugotovili, kako dolgo obdobje je to, tako da, da so opazovali, smer, smer magnetizacije, smer, smer veš, ko so v tej materiji, ko je tam naložena, ne, je, so, so stvari, ki, na katere vpliva Zemljino magnetno polje, ne, in ker za taka tako oddaljena obdobja, ne, te metode, ki jih dostikrat uporabljajo z ogljikom, ne. Te tam to ne deluje, sploh ne moreš s tem nič narediti, ampak, za taka neznansko dolga obdobja, da datirajo, kdaj se je kaj zgodilo, je uporabljajo to metodo, da ker vejo, to vejo približno, ali pa kar precej točno, kdaj je prihajal do, obratov magnetnega polja v zgodovini, v zemeljski zgodovini, ne. Ker ni, ni skozi sever pa jug, ne. tako, tako kot zdaj, ne. taka polarizacija. To se je spreminjalo, ne, ker ker gre za izraz iz raznoraznih razlogov, ne, in tam so našli eno, eno plast v Koloradu, kjer, kjer, kjer so oni predvsem najprej ti geologi začeli iskati, iskati ali lahko glede na to, da je velika višinska razlika bila, veš, ko ti kanjoni pa to imajo to obliko, ne. Da so, da a lahko najdejo dva, dva, dve točki, ki sta, ki označujeta to spremembo polarizacije, in so našli, so imeli srečo, da so našli, ne. In so točno potem lahko datirali tisto na vrhu, kdaj je pa odspodaj, kdaj se je zgodil ta obrat, ne, in vse vmes so pa pol prekopavali, prekopali so pa zato, zaradi tega, ker je ta, en gospod, ki se je blazno zanimal celo življenje za, razvoj sesalcev, ne. Za razvoj sesalcev se je en zelo zanimal, ne, je našel tam je leta in leta hodil pa nič ni našel najprej, ne. Ampak potem je pa našel slučajno v enem muzeju v Koloradu en, en, en ostanek ene lobanje, ki je bila očitno lobanja sesalca, ki ga je več let pred njim, odkrila ena, ena druga raziskovalka. In tisti ostanek je on ugotovil, da je noter v enem posebnem materialu, ko je, ko je tako izgledalo, kakor da, a veš, da je, kot z malto obdan. En tak material je tam v, v, v tem, v teh skladih ga je bilo prav veliko in pol, pol je on videl, da na na površju pravzaprav nič ne more najti. Da je zaman iskal, da se pa najti ostanke, če začneš razbijati tisto, tisto maso tega, te, ja, da je noter, ko da je, a veš, ko da je noter, ne, in pol je z, pol, pol se je z enim svojim kolegom se je podal na tisto področje in sta začela razbijati te kamne, ki so bili tej ta vrsta kameninah, v katerih je tista ženska to našla, ne. In pol so pa šli lepo od, od dna pa proti vrhu. A ne, ke dno je bilo tisto najstarejše gor proti vrhu in so našli ogromno teh fosilov, ki so jih pol ... Ma ne, to je višinska razlika mogoče od odspodaj do navrh je mogoče dva tisoč metrov, ne vem, nekaj ja veš, koliko je, recimo v kanjonu višinska razlika v Grand Canyonu? Ne, ne, več, več, tam je ... Še več, mislim, da je, še več, ker hodiš, hodiš mislim, da dol tri ure ali nekaj takega z vrha do dol je tri ure hodiš, no. No lahko pogledamo. To je, to je tam v tem, v tem koncu sveta je pa tega veliko, ne, in ta, a veš, ta, ki je to potem našel, ne, to področje nekje v Koloradu, kjer so sami taki sloji lepo nabrani, ne, in pol sistematično od, od odspodaj potem obdobjem milijon let, ne. Recimo približno. Ja, pol je pa našel najprej čisto drobne fosile, nekih drobnih sesalcev. In potem, ko je je, je napredoval, ne, potem ... Ja, to kot ene miši recimo, ne. Kot ene miši, ampak zdaj mislil, saj to, to so potem točno tudi, pol opredelili, kakšne vrste so bili ti sesalci, ne. Ampak kar je zanimivo, je, da potem se je to ampak to, to je milijon ma kaj, ne, milijon let, ne, in da ključno za to, da so postali ti sesalci potem postopoma večji, ne, je bilo pa to, da se je hkrati razvijala tudi vegetacija, to se pravi rastlinstvo. rastlinstvo se je razvijalo, ne, ker je v istih teh slojih noter so lahko spremljali tudi razvoj rastlinstva in na začetku, ko so bile te majhne živalice še, je bilo bolj praprot pa take stvari. Pol pa kar naenkrat je bil pa en večji skok v velikosti in to je sovpadlo s pojavom stročnic. So so našli fosile fižola recimo. ker je stročnice so v primerjavi s tisto praprotjo tako kvalitetna prehrana že bile, ne, da, da je to, a ne, da je, da je pol, so opazili, ne, prav, kako to sovpada dobra rastlinska hrana, ker mislim istočasno so, tudi videli spremembe na recimo zobovju, ne. Te fosile, ker tam imajo vse te fosile nekje zbrane. Je pa zanimivo, ti fosili so bili noter v, v tem materialu tako zapakiran, da to ni zdaj, da bi kar kakor izluščil ven, so morali specialiste, posebne specialiste, pripeljati, ki so nekako tako približno delali to kot zobozdravniki, veš, z, kot ti, ko ti, ko ti recimo odstranjuje zobni kamen pa to, ne. S takimi malimi svedrčki so toliko časa ta material zelo previdno, ne, to, to je trajalo leta, leta, ne, da so ta material ves odstranili in so dobili ven ta razna zobovja pa lobanje pa tako naprej te na, najbolj so gledali najbolj so lobanje.